Cosa potrebbe esser fatto meglio?

Sicuramente il 2015 è stato un anno terribile, in cui sono avvenute barbarie di ogni tipo e aggressioni ai difensori diritti umani, a membri alla società civile, blogger e giornalisti che, speriamo, diminuiscano negli anni successivi. Purtroppo noi dobbiamo migliorare in tema di rapporti e dialoghi con i paesi terzi, che focalizziamo sull'aspetto commerciale ma spesso e volentieri deroghiamo troppo facilmente alle clausole sui diritti umani, in maniera molto semplicistica, forse per fare un favore a quelle multinazionali che le violano nei paesi terzi. Su questo dovremmo essere un po' più decisi.